hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Gospa ministrica, kolegice in kolegi, lep pozdrav, z moje strani! Družinsko nasilje predstavlja en zajeten del kazenskih statistik v Sloveniji, žrtve družinskega nasilja pa so prepogosto, ženske, in otroci. Prijave družinskega nasilja pristojnim institucijam, so, v primerjavi z absolutnim številom, preredke. Obravnavani primeri terjajo urgentno akcijo ter strokoven postopek obravnave s strani socialnih služb. Zdaj, center za socialno delo je, med poglavitne cilje lanskoletne, reorganizacije uvrstil tudi izboljšanje učinkovitosti delovnega procesa in dvig ravni strokovnosti svojih terenskih terenskih služb. Delo strokovnih služb CSD na terenu mora seveda sloneti na strokovnosti, na, ažurnosti, na hitri odzivnosti, ker v nekaterih primerih rešuje življenja, na drugih, na drugi strani pa vedno služi kot izhodišče za dobro, diagnozo stanja, ki narekuje potem, nadaljevanje ukrepanja, pristojnih služb. V zvezi s tem vas, ministrica, sprašujem: na kakšen način je, glede na to, da s terena prihajajo, prihajajo, informacije, da pa le operativa šepa, vas sprašujem, na kakšen način je organizirano delo, socialnih delavk in delavcev na terenu ter na kakšen način in kje je geografsko na voljo štiriindvajseturna, služba? kakšno je? Kolikšno je število socialnih delavk in delavcev, ki spremljajo stanje na terenu in, obravnavajo potem primere situacij v družinah ter na kakšen način, centri za socialno delo potem izvajajo ta, "followup", program? Ali je lansko, preoblikovanje centrov za socialno delo predvidelo tudi reševanje, težave kadrovskega manka, terenskih socialnih delavk in delavcev? Kako je, zadnje oziroma zadnje vprašanje zdaj, kako je delovni urnik socialnih delavk in delavcev v povprečju razporejen - med delo v pisarni na eni strani in na delo, na terenu? Hvala lepa zaenkrat.